Dobro, da si se za Mišota spomnila. ... Boš pol, ko bo, po kosilu ali pa kaj, če boš Zlato poklicala pa naj ga da na telefon. A si ... Ja, rojstni dan je imel včeraj, ali kaj? Devetnajsti. Bojo razumeli. Ja. Dajva. To bi jaz, to bi jaz ... Ta vrt bi jaz, en dan bi se jaz obleko pa si kanto pripeljal tja, pa dol potegne vse skupaj v kanto, dokler še kante vozijo. Ob sredah ali tedensko, ko vozijo. Jaz to vse skupaj dol potegnil, ker to tako po kosih, se mi zdi, je ... Ja, špinačo, špinačo samo, ostanke te. Špinačo pa, če še je kaj. Ne bom nič, hišico bom jaz spraznil pa, prostor si moram narediti za za, za mizo. Za mizo bova pol z Aljažem, stole pa mizo noter, da ne bo na na hladnem tu zunaj. Aljaž pa zdaj naj izve, če v ponedeljek dela. Jaz sem mu rekel, da, da ne bi rad zdaj se zagnal v, v to gužvo za te čevlje, če bo potrebno, ja. Če, če gre v ponedeljek, bom jaz danes popoldne, ker danes bo norišnica. Če pa ne bo, pa bi jaz šel v ponedeljek, če v je v ponedeljek prost, bi jaz šel v ponedeljek, bo manj pa bomo pač tudi probam, mogoče še, da bojo še kaj odprli. Pa se bi mogoče kaj drugega dalo, samo to je zdaj edina varianta, da to odprejo pa ... Če ne bo šel, če ne bo šel v ponedeljek, če bo pa šel v ponedeljek, pa pač popoldne riskiram, tisto eno uro. Pa grem tja. Nobeden ni vedel, da bojo to zdaj zaprli. Ja, no, včeraj mi je en rekel, je rekel: "Imam malega otroka," je rekel, "ne morem mu niti zimskih čevljev kupiti, ne." Je rekel: "Vse po spletu, po spletu pa je norišnica." Za otroke so odprli. Štiriindvajsetega. Bomo isto imeli, ko je bilo. Ka bi jaz kake sveče, tu še imam ene tri sveče, bi jaz tiste sveče gor zalepil. treba je, po pa je brez veze, ali kaj. Ja prižigal, ne vem, če bo kdo to. Potem pa pustimo tako, kot je. Spodaj so še nekaj okraski v tisti vreči, taki mali. ... jaz jih lahko gor zalepim, neke pentlje ali neke so. Moramo videti, da ne bo preveč vsega pa da ne bo grdo. Kaj one krogle so na, na smreki gor že, še ostale, ali kaj? Moram videti, kaj je s tistimi kabelčki. To sem jaz malo zimproviziral. Slika pride v dnevno sobo pa ... Katerega? S česa je tisto? Je bila gor, ali kaj? Ka pa če bi, ka pa če bi nekaj skombiniral, da bi tudi tega Božička, ven obesil? Ni ena cev z nekimi lučkami zraven? Ja, samo ne morem, nimam elektrike ven, nimam elektrike ven. Vem, ampak moram imeti, moram imeti, Kam? Na ploščo. Ja, lahko, s tistimi ščipalkami velikimi, ko jih imam za, tiste delovne ščipalke so dve pa s kirijem. Razen če ne bo kakega neurja, da ga odpihne. Dol ga je treba, pa veš, kje je? Ja na podstrešju ... Koliko je pa veliko? Ja. Tuhtal sem, od kod bi speljal elektriko. Tu. Kje? Ja bom, ker imam ... Ker imam dvojni podaljšek, pa lahko. Tega starega lahko porabim. Zdaj, če se kaj rabi, pol lahko vzamem podaljšek, ko sem ga od Koroščeve dobil. ... Ja, samo bi te rabil, enega bi še rabil. Morava dva biti za za lučke. Težko je. Težko je. Težko je sam, ker eden mora še malo pogledati, drugače moram vedno stran hoditi. Enakomerno more biti porazdeljeno. Pa kje začeti. Daj, bomo se slišali, jaz še bom, jaz še bom Miklavž poklical. Kako, kako se oni držijo. Malo je treba povedati. Po moje vejo za Tomejevo tragedijo. Paziti se je treba. Videti je tudi, čim dalje stran. To pa meni ne ... Ne vem, to bojo ... Kaj bo Pero naredil. Zdaj, če je kaj narobe, ne vem, kaj bo pol s, z delavnico, kaj bo z ljudmi tam. Kaj bo z domačimi, če so občutljivi, sploh mlajši. Se ... Se izolirati. Deset dni. Nobenega, nobenega stika zdaj, dokler se ne razjasni to, kako je z njim. Nič, saj to on tudi sam ve. On najboljše, da on pove kako. Itak ve. Ura je dobra? Ura je prava? Mislim, je normalna ura to, ali kaj? Ne, ni. Ti si bila v petek tam, kaj je bilo v soboto? V soboto so ... V nedeljo? To se pravi, jutri bo, jutri bo en teden. To bo trajalo. Ja, takrat niso vedeli, ampak zdaj, če je ... To je taka splošna beseda, biti stabilen, ne. Ja. Kaj mularija ali ona ali kdo? Ne vem, včeraj, ko me je Mišek klical, sva se menila za za Mujkota. On je povedal, da ga je on tudi imel. Tam so ga, tam so dobili to vse skupaj, je bilo procentualno ne vem koliko, in ga je tudi imel, ampak ko bi človek rekel, da malo je bil skeptičen glede Tomijevih, ne, kaj pospeši pa kaj ne, pa ti dementneži bolj pa ti dementneži manj pa to, to je, to je tako in ... Mujko ni, ni imel enega simptoma vsega tega, samo pozitiven je bil, tudi z nosa mu ni teklo. Nič. In, v pogovoru s tem domskim zdravnikom, izjava domskega zdravnika je, je rekel, da opaža na teh oddelkih, da se teh dementnežev to ne prime. To je splošno, samo to, to je mogoče zgolj slučaj. Zgolj slučaj tam, da ni v porastu, ker to je kljub temu malo prizadeto telo pa zdaj mogoče ne v fizičnem smislu, ampak tako, ampak, je rekel, tudi enega simptoma ni imel, samo pozitiven je bil. Zanimiva stvar. Nekateri brez vsega. Malo je še treba na Bohinj poklicati, koliko se oni držijo. Praznike je treba malo voščiti. Zdaj, jutri je ... Jutri dopoldne mogoče. V nedeljo ali pa jutri popoldne, je večji mir. Pa da vidim. Jaz bom napisal tudi, Andreju bom napisal message, ker me je prosil takrat, je rekel, naj mu ... Message bom mu napisal na splošno, kako so, pa naslov mu bom dal, bom mu napisal, da da si videl, da se je Vogel odprl in da bo smučarija in da bo on imel s smučmi delo, ker mi je poleti rekel, da bi rad imel tiste, tiste pile ali brusilce za robnike, ko on servisira te smuči. Je rekel, pa sem mu predlagal, da bi mu jaz to tu pri Tobiju v, v Rušah vzel, pa je rekel: "Ne, pošlji mi, pošlji mi samo, samo naslov, kje jaz si to lahko pogledam." To je najboljše tako, da on pol iz spleta vidi, kaj on rabi tam v delavnici oziroma za, za to pa naj on kontaktira kar s Tobijem, direktno si naj naroči, pa je to to, samo link mu bom dal. To me je prosil, ker tam jaz, poleti tam se nismo o tem, jaz sem vedel za ime podjetja, ampak je rekel: "Pusti, pošlji mi točno pa bom jaz to, mogoče danes ali pa jutri." Bom se mu malo oglasil. Pa bom to poslal, imam v zvezku napisano njega tudi, da da ne bom pozabil. Toliko moram biti, da izpolnim obljubo, ko sem mu dal. Pa se naj pol onadva dalje menita. Zdaj če so začeli, sicer v manjšem obsegu, gori smučarijo, je, bo imel delo. Mogoče mu bojo, ja, zdaj pa, k njemu še ne morejo v stanovanje priti, ne. Zdaj, če bojo to malo po novem letu odprli, snega imajo dovolj. To bom jaz kar, če bo poleti kako povpraševanje, če nekdo ne bi hotel prav v Bohinju biti ali pa kaj, bom jaz kar njega. Sicer pa sta imela, saj sta imela polno poleti vse, ne? V Bistrici. Pa če mtake kdo take spraševal, ko res noče čisto tam v tem našem kotu biti pa bom jaz njegov naslov dal. Rajši njemu, ko pa od ... Od Tedija. Sicer Tedi ima dobro lokacijo, ne, samo je malo težek. Ne samo ... ne samo na tehtnici. Nič. Ja, Stanko, Stanko je jim obljubil naslov. Da bo vprašal in mi bo poslal naslov, ampak ker je postal drugič dedek ... Drugič je postal dedek, imajo zdaj zelo dosti opravil. bo pa, bo pa vprašal, lahko ga pa spomnim, lahko mu pa napišem danes malo, pa naj mi pošlje naslov, naj mi pošlje naslov. pa pol mu bo treba to, Andreju poslati, pol pa, pol pa videti. Razložil mi je, da še bo, da še bojo neke doma zidali, neke, nekje nad garažo, jaz ne poznam zadeve, ker nisem bil tam, ne morem si predstavljati tega. V glavnem dela mu ne bo zmanjkalo. Verjetno, da bo, bo videl, kaj bo prinesel ta odlok. Mogoče bo moral se upokojiti. ma vse pogoje, Maja bo dopolnila starost svojo, delovne dobe ima tudi in s tem v tem odloku, ko bi zdaj naj prišel, bi moral iti, itak je imel namen on še do konca sezone, zdaj pa je, ne ve, ne ve, ali bo, če bo začel ta odlok veljati, ko napolni on starost svojo, to bo maja, drugače pa bi, če ne bo te, to aktualno, ali kako bi rekel, pa bi pol s prvim septembrom. Bi, bo, ja, oni obvestijo, je rekel, je, tote nadrejene obvestijo, ker je to treba pač zapolniti delovno mesto, kaj se bojo, kaj se bodo odločili, kaj se bomo odločili, pa ne vem, samo ... biti, treba biti. kar začeti po novem letu ... Malo nekaj se začeti kontaktirati z ljudmi okrog, ker ni to, ne more čez noč. Nekje nekdo dela, recimo da bi hotel sem priti, nekje dela, to je neka procedura, ko je treba neko odpoved dati pa se zmeniti z delodajalci tam. Vprašanje, koliko so kje fantje na kakšno pogodbo vezani, koliko jim bojo šli naproti na eni strani pa kako, kako se bo tu dalo. Pa kdo sploh je zainteresiran. Nekoga, nekoga tako pa ne bi. Jaz bom probal zdaj za praznike malo kontaktirati Andija pa mu tako skoz durch die Blume povedati, da da gre zares, saj pri nas, naj razmisli. Za njega jaz mislim, da bi bila bolj optimalna varianta, ko pa te vožnje tja. Poleg tega, da zdaj mu ... Ja, ... Verjetno ja. Saj zato zato se je šolal. Naj razmisli, naj razmisli okoliščine. Naj razmisli okoliščine, kaj prinese to, ker tudi čas za njega se ni ustavil. Mularija mu bo zrasla čez noč. Zdaj nekaj kombinira, Maja mi je rekla, ne. Maja mi je rekla, da ko ima službo, on v bistvu se odpelje zjutraj, začne, cel dan dela. Cel dan dela, pol pa se ne vrne nazaj domov, ampak prespi pri ženinih starših. okolica Celja, tam nekje. Ja, tam. Ne vem točno, ne vem točno, ampak mu je krajša pot. Krajša mu je pot pa da se pol naslednje jutro vrne nazaj. podela tisto, zdaj mogoče dvakrat, trikrat na teden, dvakrat na teden, mogoče trikrat na teden, koliko mu grejo v službi na roko. Prespi tam, pol pa, ampak tu, če tako vzameš, ga tri, štiri dni ni doma. In to zdaj teden za tednom. Tu pa kljub temu je štirinajst dni aktiven, štirinajst dni je doma. Jaz ne vem, jaz, jaz bi se zelo, jaz bi se zelo zagnal za to vse skupaj. Zdaj razen, da ni padel to, v to obliko tega dela, da, da zdaj enostavno drugega ne vidi. Samo na dolgi rok, na dolgi rok, ne vem. Na dolgi rok je preveč izčrpavajoče. Pa preveč nevarno. Doma, doma ga čaka familija. Slučajno pride kaka ... Kaka tragedija na cesti ali pa kaj, pa je problem. Otroci so še fejst mali, da bi se mogel še, ne vem, deset, dvajset let izpostavljati nevarnosti vsepovsod. Poleg tega, da da še mu grejo nekako na roko, kaj pa, če nekdo zahteva, da more od ponedeljka do petka tam biti? Zdaj še kak dan vmes poštukla pa z urami kompenzira. Ne vem, kako ima. Moral bi v stik z njim priti, ampak bom to naredil pred prazniki, da se slišimo, da si voščimo. Pa da mu predlagam to. Ker to bo zdaj, to bo zdaj, dobro, ne vemo, kako bo, ampak zdaj če se to, če ta odlok pride v veljavo, pol Stankota z majem ni več. Ni kaj dosti pol, to se bo še poflikalo, našlo se bo nekoga do septembra, ampak s septembrom pa mora nekdo drugi še priti zraven. Ta ... Ja, to se pol flika, ne vem. Čili, koliko bo prost. Če bojo za to, če bojo za Čilija. Ne vem. Čili nima namen, za flikanje je, ampak koliko pa ima on službe tam, ka pa, če ne more? Ka pa, če mu tam kdo zboli, pa mora tri tedne zapovrstjo? Ja, pravijo za nekoga, ampak je vezan nekje na severu gor. Ja ne vemo, ne vemo. Vzpostaviti, vzpostaviti kontakt, ga vprašati, če je zainteresiran, ne vem, od kod je. Ker taki freelancerji, vprašanje, če bojo, če jim je namen se vrniti, če nimajo nekega hudega domotožja, jih je težko prepričati v, v kaj. V kaj takega, kot je recimo, da pride domov, pa ne vem. V Ljubljani je polno, tisti ne bo šel iz orkestra stran. Ne vem, kaj je, kaj je ... Kaj je, ne. Urbi ima familijo tam. Ima familijo tam on. On se je zasidral. Drugega pa od teh, takih, da bi ga lahko poslali v naenkrat, ni. Ne vem, koliko so ... Bojo že naredili razpis, koliko je, koliko je študentarije, kdo bi lahko bil, ampak to je tako, to so zopet, niso domačini in je vprašljivo pri teh mladih, da ni samo odskočna deska za nekam drugam. In pol, ko, ko si tu malo kilometrine nabere pa že vmes celi čas štarta na nekaj drugega. Ali pa išče nekje nekaj drugega. Na dolgi rok, na dolgi rok, če bi ... je bil trdna, bi ... On ni star, on je koristen še naslednjih dvajset let ali pa petindvajset let, ne vem, koliko ima. Tu? On, ne. To je slab, ja avtocesta je z Maribora. To je tri četrt ure, tri četrt ure. Tri četrt ure pa je avtocesta, ki je, tudi če je neka, ne vem, poleg tega, da on je v Mariboru. Če slučajno pade meter snega v treh urah, lahko pri nas prespi, lahko prespi, ne vem. Kjerkoli. To zdaj ni takega, pa se ne izpostavlja, pa gre drug dan domov ali pa kajkoli, to zdaj ni neke, neke panike take velike. To je sigurno boljše. Lahko gre z vlakom. Malo dalj časa traja, ampak lahko z vlakom pride. Ne, to je, čakaj. V slučaju, če bi bilo ... V slučaju, če bi bilo kaj takega, on rabi z vlakom debelo uro. Ker do središče je uro pa pet minut, tam mogoče še ... Debelo uro pa ima, pa ima veze. Zdaj, če so rekli, da bojo neke garniture teh novih vlakov ... Bojo malo hitrejši mogoče pa ... Samo, ne vem. Njegova odločitev je.